Szavazatommal támogattam ezt a jelentést, hiszen elfogadhatatlannak tartom, hogy bármilyen hulladékot a tengerekben helyezzünk el, de azt meg végképp, hogy ennek 70 át az egyszer használatos műanyagok tegyék ki. Ezen arány tekintetében azonban sajnos hasonló eredményre jutnánk akkor, ha például Magyarországon hulladéklerakó telepeket vizsgálnánk meg.

Mindezen termékekre a fém fa vagy üvegalapú eszközök tökéletes alternatív megoldást jelenthetnek. A tiltás mellett továbbá olyan gyakorlati problémák megoldásán is dolgoznunk kell azonban, mint például a jelenleg az Európai Unióban alkalmazott különböző műanyag és alternatívműanyag újrahasznosítási kategóriák keveredésének problematikája.